Myślę jednak, że trzeba być bardzo ostrożnym, żeby formułować jakieś takie jednoznaczne, kategoryczne i ostateczne sądy. Moim zdaniem, powinniśmy otrzymać odpowiedź na fundamentalne pytanie czy te wszystkie stacje, które zostały tam zamknięte, zostały zamknięte z przyczyn politycznych, czy też część z nich rzeczywiście nie spełniała wymogów prawa? Myślę, że ta odpowiedź, uchwycenie tego, co jest taką czystą polityką, a co jest faktem prawnym, miałoby bardzo duże znaczenie dla stanowiska naszej Izby.